Après le retrait américain, il devient impossible pour l'Europe de mobiliser les ressources nécessaires au Fonds vert.

La COP devra aussi revoir son ambition climatique devant le non respect des engagements en Asie et en Afrique, deux régions bien plus polluantes que nous.